Doamnă președintă, stimați colegi, pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei legislaturi, țin să remarc faptul că, împotriva diferențelor de abordare politică existente între noi, proiectul Uniunii Europene este pregătit să meargă mai departe și să progreseze spre o Europă a coeziunii. Remarc și apreciez că, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, politica de coeziune este pusă pe primul plan.

Este un semnal important pentru cetățenii statelor care au aderat mai târziu și unde așa zisul plan al Europei cu mai multe viteze nu a fost primit foarte bine. Pe această cale, salut inițiativa Comisiei Europene, care dă un semnal pozitiv, acela că, în pofida tuturor discuțiilor din ultimii ani privind viitorul Europei, suntem hotărâți să trăim și să ne dezvoltăm împreună, cu diferențe cât mai mici între statele membre.